Op zich steun ik dat, liever nog vandaag dan morgen, maar ik denk dat een oproep op zich niet genoeg is, want een oproep is een papiertje, een daar wordt de heer Poetin niet koud of warm van. Wat wilt u nu concreet dat deze heren hier vooraan van Raad en Commissie doen? Dat er écht iets wordt gedaan om een drukmiddel te zetten, want een oproep, daar lachen ze in het Kremlin om.